La riforma dell'ICE poteva essere una grande occasione per rispondere a una profonda esigenza di partecipazione, a quelle aspettative che la proposta di riforma aveva ingenerato nei cittadini europei. E invece, ancora una volta, il testo uscito dal trilogo frustra queste speranze, le speranze di chi attendeva un'ICE finalmente effettiva ed efficace. Sì, per un vero intervento sulla funzionalità dell'ICE servirebbe una modifica dei trattati per porre fine a quell'assurdo doppio ruolo della Commissione nella verifica di ammissibilità e nella decisione per dare un seguito o meno alle iniziative. Ma si poteva fare, comunque, molto di più e soprattutto si poteva aprire veramente alla società civile. No, a fronte di aggiustamenti tecnici positivi il testo in votazione addirittura segna un passo indietro, dando un ulteriore monopolio alla Commissione, il monopolio dell'utilizzo e della gestione della piattaforma centralizzata al posto di quelle degli organizzatori, al posto di quelle individuali, che tanto bene avevano funzionato. Ebbene, io ricordo, in chiusura, le parole di Giorgio Gaber La libertà è partecipazione. Date maggiore libertà alla società civile e date libertà ai cittadini europei.